Iedereen heeft het recht om in zijn hoofd te denken wat hij wil, hoe waanzinnig het ook is en hoe gespeend het ook is van elke vorm van realiteitszin.

Het is niet aangeboren. Het is een keuze die mensen maken met hun volle verstand althans dat zou je denken. Helaas worden kinderen al heel vroeg gehersenspoeld om het geloof van hun omgeving aan te hangen. Het is je reinste kindermishandeling, want niemand wordt gelovig geboren, je wordt het gemaakt. Gelovigen moeten altijd geridiculiseerd en bespot kunnen worden, belachelijk gemaakt kunnen worden en constant aangesproken kunnen worden op hun waanbeelden. Het verbieden van blasfemie is de nagel aan de doodskist van de vrije meningsuiting en het gezond verstand. Kwetsen en beledigen van gelovigen is een recht dat iedereen heeft. Want, wil je geloven in God, Allah, Boeddha of wat dan ook, dan moet je accepteren dat je tegen elke vorm van menselijk logisch redeneren ingaat en dat daar binnen een vrije democratische samenleving een prijs opstaat, namelijk dat je bespot kunt worden om je idiote denkbeelden.

Geloven doe je maar thuis, niet in de publieke ruimte.